Madame la Présidente, Madame la Commissaire, chers collègues, la criminalité ne connaît pas de frontières, surtout la criminalité financière, qui les utilise pour frauder la TVA, pour échapper au fisc et pour blanchir de l'argent sale. C'est pourquoi le travail de notre justice ne peut s'arrêter aux frontières nationales.

La coopération judiciaire au sein de l'Union européenne est essentielle pour mieux combattre la criminalité et le terrorisme. Eurojust facilite l'échange d'informations et contribue au renforcement d'une culture juridique européenne. Je salue donc l'adoption du nouveau cadre réglementaire pour Eurojust qui clarifie notamment les relations entre cette agence et le nouveau parquet. Ces deux organes devront travailler main dans la main pour combattre efficacement la criminalité transfrontalière. Leur efficacité dépendra aussi des moyens humains et financiers qui leur seront alloués.